Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Kommissar! Der Aktionsplan zur Verwirklichung des Stockholmer Programms ist in einer entscheidenden Phase. Herr Kommissar, Sie haben es erwähnt Brüssel 1 ist abgeschlossen, der europäische Datenschutz gerade in einer sehr heißen Phase, andere Themen wie die Anerkennung von Urkunden und auch Opferschutz sind auf den Weg gebracht. Wird nun die Kommission am Ende dieser Legislaturperiode so etwas wie einen Erfolgsbericht für uns über die umgesetzten Maßnahmen vorlegen? Was mich nun besonders interessiert ist die Antidiskriminierungsrichtlinie. Wir haben im Stockholmer Programm wirklich als Kern des Stockholmer Programms vorgesehen, dass Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, Rassismus bekämpft werden sollen, und es sind auch etliche nichtlegislative Maßnahmen vorgesehen. Wie sieht es allerdings nun aus in Rat und Kommission, wenn es um die Antidiskriminierungsrichtlinie geht? Ein weiteres Thema, das besonders wichtig ist und Kollege Berlinguer erwähnt hat, ist die Umsetzung der konkreten Maßnahmen. Die Bürgerinnen und Bürger wissen oft gar nicht, was da erreicht wurde. Es gibt nun Initiativen zu Strafverfahren, es gibt Opferrechte. All das ist sehr wichtig. Allerdings ist es natürlich auch entsprechend wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger das wissen. Insofern interessiert es mich sehr zu wissen, was die Kommission jetzt bezüglich einer verbesserten Information vorsieht.